Monsieur le Président, chers collègues, nous avons célébré la Journée internationale des femmes le 8 mars dernier et le Parlement européen a profité de la session plénière de mars pour adopter plusieurs rapports et résolutions relatifs aux droits des femmes. Ce nouveau rapport, qui demande à la Commission une évaluation du degré de transposition de la directive de 2004 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de biens et de services, est donc loin d'être le premier sur le thème de l'égalité hommes femmes. Face à ces nombreux textes sur le sujet, j'entends parfois des voix qui s'élèvent pour affirmer que nous sommes déjà parvenus à la parité au sein de l'Union européenne et qu'en temps de crise, ce n'est de toute façon pas la priorité. J'invite donc les personnes qui pensent cela à effectuer une recherche très simple mais très instructive sur Internet. Il s'agit simplement d'écrire dans la barre de recherche l'expression les femmes ne doivent pas. On constate alors que le premier terme qui apparaît en suggestion est travailler suivi de près par le terme voter. Voici, Monsieur le Président, chers collègues, une preuve que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes est encore loin d'être gagné et reste une priorité, y compris, et probablement surtout, en temps de crise.